La sécurité sur les routes d'Europe, mais surtout vers l'Europe, est un vrai problème.

Un prêtre a dû s'opposer à la police pour permettre une distribution de repas sur le parvis de son église.

La justice a condamné la maire de Calais et l'État français pour qu'il soit enfin mis fin aux traitements inhumains et dégradants infligés à ces migrants. Je pense que c'est en prenant en compte l'ensemble de ces situations que l'on pourra sécuriser le territoire pour ceux qui le traversent comme pour ceux qui y vivent, et éviter des drames, quels qu'ils soient.